um klukkan hálffjögur í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram utandagskrárumræða um þorskeldi málshefjandi er háttvirtur þingmaður karl fimmti matthíasson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa